Contrainte à l'exil aux Pays Bas pendant 16 ans, elle est devenue une des figures de la diaspora rwandaise, s'illustrant notamment dans des associations de femmes, puis devenant leader du Mouvement des forces démocratiques unifiées.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce procès ne correspond guère aux normes internationales.

loi de 2008 sur l'idéologie du génocide est sans doute à l'origine de cette condamnation. Initialement votée pour limiter les propos incitant à la haine raciale, elle est en fait, peu à peu, devenue une arme de lutte contre les opposants politiques. Tout cela doit cesser. L'Union européenne doit peser de tout son poids.